forseti fyrirspurn mín beinist að samstarfi náttúrufræðistofnunar íslands hafrannsóknastofnunar og háskóla íslands sem boðuð var í

held ég fari örugglega rétt með ég spyr líka um þá stofna sjófugla sem hefur hallað á eða sjófugla og strandfugla sem helst hefur hallað á undanfarin sumur kríu stuttnefju og langvíu ég spyr sérstaklega um ástand toppskarfs í breiðafirði sem menn segja að sé óvenjulega bágt og hafa haft áhyggjur af núna í sumar og í haust að lokum spyr ég ráðherra hvort hann telji með sínum ráðgjöfum að þær breytingar sem nú standa yfir það bága ástand á stofnum sjófugls sem nú virðist raunin hvort það tengist yfirstandandi loftslagsbreytingum en upplýsingar frá grannlöndum benda til að þetta séu ekki breytingar sem einskorðaðar eru við ísland heldur sennilega eigi við um allt norður atlantshafið eða norðurslóðir almennt

lent í áföllum varp hefur mistekist og fjöldinn minnkað í stofnunum það er mikilvægt að fylgjast með þessu og grafast fyrir um orsakirnar í fyrsta lagi vegna fuglanna sjálfra sem eru auðvitað órjúfanlegur hluti af náttúru íslands og rannsóknarefni og ánægjuefni í sjálfu sér í öðru lagi vegna lífríkisins almennt við ströndina og sjóinn vegna nytjastofnanna í sjó en rannsóknir á sjófuglunum geta gefið veitt innsýn í ástand þeirra vegna þess að fæða þeirra getur verið að einhverju leyti verið sú sama að minnsta kosti er fæðukeðjan lík að einhverju leyti og síðan í síðasta lagi vegna þeirra breytinga sem standa yfir á loftslagi og okkur er skylt að fylgjast mjög vel með ég hlakka til að heyra svörin mér er líka ljóst að menn eiga ekki að vera of bráðir að tengja þetta beint við loftslagsbreytingarnar vegna þess að við vitum um miklar sveiflur í þessum stofnum fyrr